Discrepo absolutamente de mi compañero. Aquí no hay dos bandos, ni hay un proceso de paz

Lo que tiene que hacer la banda terrorista es disolverse y entregar las armas. Y aprovecho también esta intervención para hablar de las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Somos muchos los que estamos en contra, pero sí quisiera defender al Gobierno de España, porque gracias al Gobierno actual se elaboran informes de impacto ambiental, trámite de audiencia y de alegaciones, a diferencia de lo que hizo el Gobierno Zapatero, que autorizó prospecciones en el Mediterráneo sin declaraciones de impacto ambiental, aunque las hubieran pedido.